Parlament Europejski w sprawach Rosji zaczyna brzmieć jak stara, zużyta czarna płyta. Poszczególni posłowie wstają i mówią tak Rosja jest naszym strategicznym partnerem. I dalej powtarzają to samo, bo dalej można milczeć lub powiedzieć prawdę. Jeśli gospodarka, to konkurencja. A z konkurencją jest problem. Jeśli partnerstwo, to trzeba by powiedzieć demokracja. A z wyborami jest już tak, że nie da się w ogóle bronić wyborów w Rosji. Jeśli polityka, dobra polityka, to trzeba by powiedzieć prawa człowieka. A myśmy się zgodzili na to, by w Europie, za rosyjską granicą, mieć inny standard praw człowieka. Chcę powiedzieć tyle nasza przyszłość jako Europy jest przyszłością z Rosją. Ale nie zrzucajmy dzisiaj na Rosję tego, że mamy obecnie taką pauzę we wzajemnych relacjach. Zastanówmy się, dlaczego w przyszłym tygodniu nie będzie co powiedzieć na szczycie Unia Rosja i nie będzie co powiedzieć na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych w Moskwie. Dlatego, że sami zgodziliśmy się na takie warunki współpracy.